Signora Presidente, il paradosso europeo è che il tasso di disoccupazione giovanile nell'Europa del dopoguerra cresce con il ridursi della popolazione sotto i 25 anni È segno che dobbiamo rispondere alle nuove sfide globali con un approccio integrato da un lato, certo, predisponendo politiche mirate come la Garanzia per i giovani, Erasmus plus e altri programmi mirati, ma soprattutto attivando politiche più giovani, coerenti e innovative, giocate sull'ampliamento delle competenze, un vero warfare e politiche per nuova occupazione in settori troppo spesso marginali, come la cultura, la ricerca, il turismo, lo sviluppo dei territori e dell'ambiente, e ampliando l'accesso alle opportunità della programmazione europea. Vanno in questa direzione le due relazioni che dobbiamo approvare e, quando ci troviamo di fronte a un 13 percento di giovani sotto i 24 anni che non studia né lavora e a 6 milioni di giovani disoccupati in Europa, vuol dire che dobbiamo ripartire dalla centralità dei sistemi di istruzione, di formazione di qualità, di formazione professionale e tecnica e non dai tagli fatti da molti Stati membri in questi anni. Occorre allineare i curriculum con i 2 milioni di posti vacanti in Europa, completare il sistema EQF per la certificazione delle qualifiche e dei crediti formativi,